Po 18 latach negocjacji Rosja przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu. Z perspektywy krajów Unii jest to szansa wypracowania bardziej wiarygodnych relacji handlowych z tym partnerem. Dotyczy to w ogromnym stopniu Polski, która nierzadko traktowana bywa instrumentalnie przez władze rosyjskie, w zakresie wymiany handlowej właśnie. Wszyscy pamiętamy nie tak dawne problemy z eksportem polskich produktów mięsnych, owoców i warzyw do Rosji. Obecnie kwestie sporne rozstrzygane będą na forum międzynarodowym. Unia pozostaje największym zagranicznym inwestorem w Rosji, dlatego wykreowanie skutecznych mechanizmów wzajemnej polityki handlowej jest niezbędne dla ochrony interesów europejskich przedsiębiorców. Przystąpienie Rosji do WTO oznacza również szereg ułatwień w dostępie do tamtejszego rynku, jak przykładowo obniżenie ceł. Wzmocnione zostaną elementy kontroli i egzekwowania przepisów. Liczę, że odtąd Moskwa wykazywać będzie większą odpowiedzialność i przewidywalność w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a polsko rosyjska wymiana handlowa prowadzona będzie na zdrowych zasadach.